Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je veux d'abord vous dire la tristesse de nombreux Européens quand, le 20 octobre dernier, deux pays de l'Union européenne ont organisé le retour forcé d'immigrés afghans, trois venant de France, vingt quatre de Grande Bretagne. Ces hommes, qui avaient quitté un pays en guerre pour rejoindre l'Europe, pensant y trouver asile et protection, ont donc été renvoyés dans un pays toujours en guerre, où leur sécurité ne peut en aucun cas être garantie. Ceci bouscule l'idée que nous nous faisons des droits de l'homme. Et quelle n'a pas été ma surprise de voir évidemment il y a un lien quelques jours plus tard, le sommet européen prévoir non seulement l'organisation de charters communs, mais encore leur financement ce qui est une nouveauté sur le budget européen! Monsieur le Commissaire, ceci n'est pas l'Europe que nous aimons. L'Europe n'est pas là pour légitimer des pratiques nationales contraires aux droits fondamentaux. Et c'est trop facile de lui faire porter le chapeau.

Vous avez demandé à Paris et à Londres de s'assurer que les Afghans expulsés avaient bien eu la possibilité de demander l'asile, que cette demande leur avait été refusée et que leur vie n'était pas mise en danger dans la région vers laquelle ils étaient renvoyés. J'aimerais donc que vous nous confirmiez explicitement qu'il y a bien eu un examen individuel de chacune des demandes d'asile. J'aimerais également savoir si la Commission considère l'Afghanistan comme un pays sûr, et si ce n'est pas le cas, j'aimerais savoir si la Commission convient alors que ce retour forcé est intervenu en violation de l'article 3 de la convention de Genève. Merci beaucoup pour les explications que vous nous donnerez.